Steeds meer onderzoek wijst uit dat er een verband bestaat tussen lagerentebeleid en de terugval van de productiviteit het in leven houden van bedrijven die schulden alsmaar verder opstapelen en bij een iets hogere rentevoet onmiddellijk in de problemen komen.